Die Unzufriedenheit nach der Konferenz von Rio ist groß. Wir erkennen, dass Europa seine Vorstellungen in der Umweltpolitik der Welt nicht aufzwingen kann. Diese Phase der Ernüchterung kann aber auch als Chance begriffen werden.

Also lasst uns die Umwelttechnologie vorantreiben! Das kann Europa den anderen Ländern anbieten. Vielleicht müssen wir die Idee des greening in Frage stellen. Wir sollten vielleicht ein blaues Wachstum kreieren, das vor allen Dingen auf Technik setzt.